Zgoda, by zaproponowane przez nas ponad 171 mld w budżecie na przyszły rok aktywniej finansowało ochronę środowiska, w tym troskę o klimat, walkę z bezrobociem młodych, program Erasmus czy wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale również badania, w tym bardzo istotne badania wspierające leczenie chorób nowotworowych. Ważna jest też pomoc w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń epidemii, która niszczy byt wielu rodzin rolniczych w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w prace także za uwzględnienie 2 mln euro na zaproponowany przeze mnie, we współpracy z ekspertami, innowacyjny projekt monitoringu darknetu. Wypracowany i skoordynowany na poziomie unijnym, będzie wspierał służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Europejczyków w zwalczaniu przestępstw bazujących na ukrytej komunikacji internetowej, przemycie narkotyków, przemycie ludzi, wykorzystywaniu nieletnich, nielegalnym handlu bronią czy w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych.